Hvala lepa za besedo. Parkrat sem bil omenjen, zopet bom ponovil. Mi smo za demografski sklad in demografski sklad bi že imeli, če bi takrat vlada, Alenke Bratušek nadaljevala. Zdaj pa, ne mi, ne pustim si pa očitati, da imamo absolutno narobe, ker nismo za ta predlog, ampak pričakujemo od vlade, kakor je, tudi vladni predstavnik povedal, da je časovnica to, da bo v parih dneh predlog vlade pred mano. Tako smo si zapisali v koalicijski sporazum. Vem, da je pozno, mi tudi terjamo to, ampak zdaj v parih dneh si bomo raje pogledali predlog vlade. Imamo pač drugačno mišljenje in to ni nič narobe. Hvala lepa.